Kryzys w dostawach gazu ziemnego do Europy w końcu poprzedniej dekady pokazał słabość Unii i obnażył jej ekspozycję na tego typu wydarzenia.

Chciałbym podkreślić, że właśnie w trakcie polsko rosyjskich negocjacji gazowych Komisja miała uzasadnione zażalenia do postawionych przez dostawcę warunków negocjowanych umów oraz stawiała zarzuty o nieudzielaniu pełnych informacji. Efektem tych działań, można to z całą mocą podkreślić, jest fakt, że Polska jest chyba jedynym państwem w Unii, które wypracowało działający, jak się okazało, bardzo skuteczny, mechanizm wymiany informacji z Komisją. Przegłosowany w lipcu w komisji ITRE projekt decyzji zawiera zapisy umożliwiające uzyskanie wsparcia Komisji przy realizacji projektów ponadnarodowych, których przykładem są lub będą obecnie proponowane

Bilans energetyczny Unii w świetle proponowanego otwartego i wolnego rynku energii nie może być zakłócany nieodpowiedzialnymi czy nierozważnymi decyzjami bilateralnymi, dlatego państwa członkowskie powinny dzielić się informacjami o zawieranych umowach międzyrządowych, a Komisja powinna być świadoma istnienia umów i prowadzonych negocjacji.